Darauf weist die Kommission hin, und da hat sie völlig Recht. Dass darüber hinaus Arbeitsplätze in Deutschland angeboten werden, ist richtig.

Genau diejenigen, die unter den schwachen Bildungschancen leiden, sind diejenigen, die jetzt in den Niedriglohnjobs stecken. An beiden Problemen, an der Durchlässigkeit des Bildungssystems wie auch an der Beendigung dieser Niedriglohnjobs, wird leider von der bisherigen Bundesregierung sehr wenig gemacht. Und dass die Kommission sich traut, darauf hinzuweisen, das ist wirklich des Lobes wert.